Señor presidente. En el Estado español todavía existen ciento treinta y cinco monumentos en honor al dictador fascista Francisco Franco, incluyendo su tumba en el Valle de los Caídos, y para la cual los presupuestos públicos destinan anualmente setecientos cincuenta mil euros en mantenimiento. A su vez, en los últimos tres meses en Cataluña se han contabilizado decenas de acciones de grupos de ultraderecha españolista, muchos de ellos con violencia que acostumbra a quedar impune, y también con uso público y notorio de simbología fascista. De hecho, estamos viviendo un repunte preocupante de este tipo de acciones. Puesto que el Gobierno español, como otros Gobiernos de la Unión Europea, no tiene interés alguno en prohibir la exaltación de la ideología y de la simbología fascista, una acción determinada a escala europea sería muy bienvenida. No sería la manera de terminar con el odio y con la intolerancia, pero sería un paso adelante.